forseti ég vil ítreka það sem ég lagði til áðan að við gerum hlé á aðra umræðu um icesave málið sendum það til fjárlaganefndar tökum þessi skattamál tökum

effentiv svo ég sletti í því sem við erum að gera hvað varðar ummæli háttvirts þingmanns ólínu þorvarðardóttur sem segist hafa talað í allt sumar og allt haust þá er ég með upplýsingar frá skrifstofu alþingis háttvirtur þingmaður ólína þorvarðardóttir talaði í tuttugu og þrjár mínútur um icesave málið allt sumarþingið og það sem af er þessu þingi þó hef ég ekki upplýsingar um það sem af er annarrar umræðu en við fyrstu umræðu talaði þingmaðurinn í heilar fimm mínútur ef það er allt sem